Hvala lepa za besedo. Najprej bi gospodu Ciglerju povedala, zakaj, zasebne šole ne sprejemajo otrok s posebnimi potrebami. Zato, ker jih ministrstvo ne prizna. Ne prizna jim defektologa, tako kot ga prizna v javni šoli. In če takega otroka taka šola vzame, morajo starši podpisati, da ne bodo zahtevali vseh pravic, ki mu grejo, ker jih šola ne more zagotoviti. Zato jih ne sprejemajo in ne zato, ker jih ne bi želeli, ampak, ker jih ministrstvo ne dovoli sprejeti. Z novelo se ne uresničuje odločbe ustavnega sodišča. nekateri pred mano ste že povedali zakaj ne in zakaj tudi lahko v SDS-u trdimo, da bo to ponovno padlo na ustavnem sodišču, kar predlagate. Glejte, če je nekdo na sodišču obsojen za pet let zapora in se nato pritoži, mu ne more sodišče povečati kazni na sedem let. To ste vi naredili, to ste vi naredili, in to tudi sami priznate in to tudi sami priznate, ker napišete, a ne da da je, torej: Predlog je v nasprotju z načelom zaupanja v pravo. Iz ustavne odločbe in ustaljene ustavnosodne presoje namreč izhaja, da je z ustavno odločbo lahko skladna zgolj tista zakonska rešitev, ki vodi k izboljšanju pravnega položaja pobudnikov, predlog zakona pa položaj pobudnikov slabša. To ste sami napisali v prehodno določbo, ko ste napisali a ne, da bo treba v tem prehodnem času zaradi zadnje vpisane generacije v šolskem letu dva devetnajst-dvajset, zagotavljati dodatna sredstva, ne da bomo lahko to izvajali. Torej sami priznate, da boste dali manj sredstev, kot ste jih dal doslej. Zato lahko govorimo, da bo to padlo še enkrat na ustavnem sodišču in tudi vaša Zakonodajno-pravna služba, vladna vam je povedala, da, postavlja starše v slabši pravni položaj, kot kot ga imajo sedaj. Torej citiramo, službo vlade, Republike Slovenije za zakonodajo, in kot je povedala kolegica Gregorčičeva, bo Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora podobno napisala, ker ne more drugače napisati. Zdaj, dilema o tem, kaj je osnovnošolski program in kaj ni, za kolega Koprivca. Kolegica, Gregorčičeva je lepo razložila, lahko si pa tudi pogledate, v zakonu je zelo jasno napisano. Če pogledate Zakon o osnovni šoli od, drugi razdelek, od štirinajstega člena naprej imamo program osnovnošolskega izobraževanja in potem je noter naštet obvezni program, izbirni predmeti, razširjeni program in vse to je program osnovne šole, javnoveljavni program, ki ga morajo šole izvajati. Drži, da razširjeni program, ki obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov, za otroke ni obvezen. Se vključujejo prostovoljno. Za šolo je obvezen, šola ga mora zagotavljati, ker otroci pa morajo imeti možnost, da se na to prijavijo in nobena šola ne more dobiti javnoveljavne akreditacije, če tega ne izvaja in če tega ne zagotavlja, o tem govorimo. Minister vi pa berete, odločbo ustavnega sodišča, tako kot jo je kolega Koprivc bral, da govori ustavno sodišče o samo o obveznem programu. Ni res, a ne, ker če boste prebrali celo odločbo, potem v nadaljevanju ustavno sodišče reče: "Obvezni javnoveljavni program osnovnošolskega izobraževanja razume torej njegov obvezni, del, to so predmeti, in razširjeni podaljšano bivanje in tako naprej." Res pa napiše enkrat: "Razširjeni program oziroma nadstandard, ki ga zasebne šole dodatno zagotavljajo." To pa je verouk in tisto, kar se ne financira že zdaj in se tudi poslej ne bo. Vi ste to, bom rekla, malo inovativno a ne naredili, zato da, nam zdaj razlagate a ne, da je tudi ustavno sodišče reklo, da, govori samo o obveznem programu, zato da bi pač obvozili odločbo, ki vam ni všeč in zaradi katere morate nekatere stvari spremeniti. Zdaj, ves čas je govora o tem, da ščitimo javno šolstvo. Pred čim pred čim ga je treba ščititi? Kdo pa hoče kaj javnemu šolstvu? Povedal smo za štiristo osemdeset šol, je s podružnicami sedemsto. Zasebnih šol je šest od tega dve katoliški. In vse te imajo koncesijo in so zato financirane, kolega Koprivc. In zato spadajo v enajsti člen, ki govori o javni mreži: "Za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja se organizira javna mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo koncesijo." Vseh teh šest ima koncesijo. Torej, so del javne mreže ... No, ali so pa financirani po pogodbi, kjer imate pa v nadaljevanju šestinosemdeseti člen, o katerem sploh govorimo in zaradi katerega menjamo, kjer jasno loči: "Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja petinosemdeset odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole." Vključen obvezni in razširjeni program, ker naprej reče, a ne, zakon, zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Kolega, iz SD je tudi povedal, koliko milijonov in koliko tisočev evrov so dobile različne šole. Ja, s koncesijo oziroma zasebne šole. Ja, so ga dobile. Ampak za kaj je šel ta denar? A je šel enemu na bančni račun ali so se s tem plačale plače učiteljev in program, ki ga v tej šoli izvaja? Mimogrede, javnoveljavni program, ki ga je država odkljukala, drugače ga ne bi mogli izvajati, in zato ga je dolžna tudi financirati. Nima smisla razlagati, kaj imajo v drugih državah. Mi smo v ustavo zapisali, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in da ga država financira. In zato ga mora financirati, ker financira izobraževanje, ne pa zasebno šolo ali pa državno šolo. Financira izobraževanje, ne šole. Torej, plače učiteljev, ki izvajajo program, materialne stroške in tisto, kar je potrebno. Vse te šole so ustanovljene kot javni zavodi, neprofitni javni zavodi. Nobenega dobička ne delajo, o čemer je govoril kolega Kordiš in ne vem kdo še. Kakšen dobiček? Oni so neprofitne organizacije. Zdaj, nekateri ste rekli oziroma ves čas govorimo, da je da so zasebne šole bogatitev, javnega šolstva in neki dodatek. In starši imajo po ustavi pravico, da izberejo, kam bodo otroke dali. glejte, vi razlagate, da v zasebne šole ne morejo otroci, da jih odklanjajo. Ja, ampak ne odklanjajo jih zato, ker jih ne bi želeli. Zato, ker je želja še enkrat več, kakor je mest. In če bi bili mi država na mestu bi poskrbeli, ker država je tista, ki ustvarja pogoje, da bodo starši lahko imeli izbiro. In skladno z ustavo šolali otroke po tistem sistemu, kot oni želijo. To je ustavna pravica. Ustavna pravica naših staršev, ki jim jo pa odrekamo, zato ker mest ni dovolj. In ustavno sodišče tudi v svoji odločbi reče, da to ne da se, da se, odločitev države, da ne dovoli zasebnih šol temveč samo javne, o čemer vi govorite ne, čim manj zasebnih šol, ker ogrožajo javne, čeprav jih je nič cela pet procenta, v praksi zaradi izredne rigidnosti težne javnih šol načeloma ni več v sorazmerju s pojmovanjem demokratične družbe. Mi govorimo, da smo demokracija, da želimo, da se ljudje lahko demokratično odločajo. Dovoljujemo pluralnost mnenj. Tukaj pa zatirate neko civilno pobudo zato, ker se bodo pač učili nekaj drugega, kot se učijo v javni šoli. Ob tem, da vsi ugotavljate, da so dovolj kvalitetne šole. Ker če ne bi bile, jih že zdavnaj ne bi bilo, ker se starši ne bi odločali zadnje in vpisovali svoje otroke, če bi bila šola slaba. Večji problem imamo s tem, da rajši kakšne dobre prakse iz zasebnih šol ne pripeljemo v javne šole. Saj to se dogaja, veste, vi mogoče tukajle ne veste, ampak učitelji prihajajo na waldorfsko šolo, prihajajo v montessori šolo. ko grejo na Finsko in po tujini si pogledajo take šole, in potem razne vzorce poučevanja prinašajo sem, hvala bogu. Zato so tudi mnoge šole javne, ene bistveno bolj kvalitetne kot druge, ker se pač ljudje angažirajo in se se bolj potrudijo in več naredijo. Torej, polovica staršev otrok ne more dati v zasebne šole, ki bi jih želela, in nekdo je prej rekel, da je to samo za elito, in da nekateri otroci niti na v šolo v naravi ne morejo iti. Veste, otroci na waldorfski šoli grejo vsi v šolo v naravi, zato ker tisti, ki nimajo denarja, imajo za to sklad in ostali zberejo za njih. Ker je tudi to eden od ciljev vključevanja in tako naprej, učijo jih vrednot, da pomagaš bližnjemu, in tako naprej, in zato nihče ne ostane doma, ampak grejo vsi in za to poskrbijo starši drugih otrok in šola. In zasebne šole so razbremenitev za državo za občine. Glejte, pri nas na Igu smo, prejšnji teden odprli prizidek k osnovni šoli, osem novih učilnic. Imamo pa tudi waldorfsko šolo. Štirideset naših otrok hodi v waldorfsko šolo. Ne, sicer bi bili te otroci v javni šoli in bi morali, namesto da smo prizidali za osem učilnic, bi jih moral deset. To je razbremenitev in, združenje, občin pove, a ne, da ministrstvo, samo da najdem, združenje občin pove, da bo to bistveno več za proračune, občinske, ministrstvo to sploh ni izračunalo, a ne, seveda spet bomo, obveznosti naprtili občinam, pa naj se znajdejo kakor vejo in znajo. Mimogrede, za našo šolo, ke sem rekla, na Igu, prizidek, ni ministrstvo dalo nič in razpisov ni ali pa na vsake kvatre, da ne rečem. Združenje občin je reklo, da ocenjujejo, da prinaša novela večje izdatke za proračune. Torej, ta eksperiment nas bo stal več, kakor nas stane to sedaj. Kolega Baković, kot sem rekla, je prej povedal, koliko smo dali za vse te šole, ampak to je šlo za plače, ker učitelji, ne boste verjeli, v zasebnih šolah so plačani so v enako javni uslužbenci in so plačani tako kot učitelji v zasebnih šolah, v v v državnih šolah. Tudi zahteva se to, sicer ne moreš sploh dobiti akreditacije, da ti izvajaš javni program. Osemdeset procentov učiteljev mora biti, takih, kot se zahteva. Skratka, namesto da bi se ukvarjali s tem, da financiramo kvaliteto in za tisto, kar plačamo, zahtevamo kvaliteto in izboljšujemo tudi državne šole, se ukvarjamo s tem, kako onemogočiti še teh nekih ubogih šest zasebnih šol. Glejte, od takrat, ko se zaostruje ta zakonodaja, se ni ustanovila nobena šola, nobena zasebna šola se več ni ustanovila. Potem najbrž nekaj ne delamo v redu, a ne če si želite res obogatitve. Zelo dobrodošli so nam vsi, ki prihajajo, bodo obogatili našo kulturo in tako naprej, tukaj imamo pa težavo z obogatitvijo, a ne. Zato jaz seveda imam težave s tem podpreti takle zakon. Obžalujem, ne, če se bodo morali zgoditi vsi postopki kot prejšnjič, torej veto državnega sveta, ponovno glasovanje tukajle in ponovno starši na ustavno sodišče. Dajmo se usesti pa dajmo pametno razmisliti, kaj naredimo. Ustavno sodišče je zelo jasno povedalo, ni treba kakšne filozofije, petkrat ste imeli pred sabo naš zakon, podobno so razmišljali v SMC-ju in glejte, na koncu bo treba ustavno odločbo, izpolniti, razen če boste ustavo spreminjali, kar pa veste, da je težko in upam, da je ne boste, ker od osamosvojitve velja ureditev, da lahko imamo zasebne šole, pa ni v tridesetih letih še država zaradi tega propadla niti državno šolstvo. Še vedno imamo toliko šol oziroma jih še gradimo, državne. Če pa je še kakšna zasebna, pa najbrž to ne more biti tak problem. Hvala.